Je vous rappelle aussi que la lettre des quatre présidents de groupe dont il est question il y a dix ans qu'elle a été envoyée, c'était au lendemain du Conseil qui a accouché de cette mauvaise proposition. Autrement dit, nous ne sommes pas complètement déconnectés de ces moments où nous avons dit nous ne voulons pas de cette proposition du Conseil, nous voulons plus et nous voulons mieux. Alors, les petites instructions nationales visant à protéger l'une ou l'autre partie du budget, parce qu'elle arrange tel ou tel pays, ce n'est pas cela qui doit nous faire bouger.

Oui, une clause de révision peut sans doute nous aider, mais expliquez moi comment, dans deux ans, nous aurons un tout autre rapport de force. Je demande à voir!